Dieses Parlament ist doch kein NATO Organ. Wie kommen wir dazu, die NATO Hausaufgaben und die NATO Verhandlungen über dieses Parlament abzuwickeln? Das ist übrigens genau eine gegenteilige Politik, und da zeigt sich auch der Widerspruch, den es in diesem Haus gibt, dass man einerseits mit Russland ein WTO Abkommen schließt und andererseits versucht, im Hinterhof Russlands die NATO zu platzieren. Das ist nicht Aufgabe dieses Parlaments! Das sage ich als Angehöriger eines neutralen Landes. Dieses Parlament darf sich nicht als NATO Organ missbrauchen lassen!